Domnule președinte, domnule comisar, deși îndepărtată geografic Noua Zeelandă este foarte apropiată din punct de vedere al partajării valorilor democratice și al standardelor civilizaționale înalte cu Uniunea Europeană. Asta explică faptul că pentru noi dar, cu siguranță, și pentru Noua Zeelandă acest acord va constitui un pas înainte spre o colaborare consolidată.

Sigur, suntem al treilea partener în relațiile comerciale, primul fiind Marea Britanie, și, sper că în viitor, după ce vom avea un acord de liber schimb, Europa continentală va fi un partener mult mai influent și mult mai pregnant în această relație. Avem o lungă colaborare în materie securitară, nu numai Bosnia Herțegovina, ci și alte misiuni de menținere a păcii ne au găsit împreună.

De aceea acest acord, în opinia noastră, va fi semnificativ și va marca o nouă viziune cu privire la vocația de jucător global a Uniunii Europene.

Cred că puține rapoarte au avut parte de o cooperare atât de consolidată între grupurile politice și asta nu numai pentru că raportul reflectă opțiunea noastră în materie de acorduri de cooperare, ci pentru că Noua Zeelandă este unul dintre partenerii care merită privilegiați în relațiile noastre externe în toate domeniile de activitate.